frú forseti það er ekki hægt að ræða það til hlítar á einni mínútu en ég vil koma því hér að að leiðrétta þann misskilning að seðlabankinn sé sjálfstætt stjórnvald í landinu stjórnskipun okkar gerir ráð fyrir því að valdinu sé þrískipt en ekki fjórskipt og það er tímabært að menn átti sig á því að þetta algera vald seðlabankans yfir því hvaða peningamálastefna er rekin er ekki fyrir hendi framkvæmdarvaldið hefur alla möguleika þarna en hinu hjó ég eftir og er hreint undrandi á að heyra ef ég hef skilið orð háttvirts þingmanns rétt með það að nauðvörn til að lækka stýrivextina væri þá sú að nú við þær kreppuaðstæður sem eru ríkjandi og sumir vilja ekki nota orðið kreppu heldur samdráttur ég sé nú ekki mun akkúrat á þessum orðum að þá væri ráð að ríki og sveitarfélög drægju stórkostlega saman um leið og hér stefndi í stórkostlegt atvinnuleysi þá mundi ríkið á sama tíma er það virkilega skilningur háttvirts þingmanns að það sé æskileg leið við komandi fjárlagagerð